Señor Presidente, señor Comisario, ante todo quiero destacar la unanimidad conseguida en la comisión ITRE en torno a este informe. La unanimidad ha sido posible gracias al buen trabajo y a la colaboración de los ponentes alternativos, que, además, con sus aportaciones, han contribuido en gran medida a conseguir un informe útil en un tema tan relevante como es el de las infraestructuras de investigación de ámbito europeo. Tengo que decir que este Parlamento comparte con la Comisión el criterio de que ante la mundialización de la investigación y el surgimiento de nuevas potencias científicas y tecnológicas como China y la India, es urgente acelerar, y para ello incentivar, la construcción de nuestro espacio europeo de investigación. Es muy importante conseguir cuanto antes que la Unión Europea sea un espacio donde investigadores, tecnologías y conocimientos circulen libremente, donde exista una coordinación efectiva de las actividades de investigación y donde se haga un uso óptimo de los recursos, lo que exige, entre otras cuestiones, disponer de grandes infraestructuras de investigación de ámbito europeo. Tales infraestructuras pueden proporcionar además una excelente oportunidad de colaboración entre los distintos Estados miembros, con efectos importantes en la formación científica de nuestros jóvenes y un fuerte impacto económico en la industria europea. Son, pues, fundamentales para el progreso de la ciencia en Europa y, en consecuencia, debemos facilitar su desarrollo. Por esto, desde este Parlamento, aplaudimos la iniciativa de la Comisión de proponer un marco jurídico y las condiciones para ello.

En este punto quiero subrayar una vez más que en una iniciativa de este calibre el Parlamento debería haber desempeñado un papel mucho más decisivo. Pero la urgencia de estas medidas y la ausencia de una mejor base jurídica en el Tratado vigente justifican suficientemente el uso del artículo 171, lo que no quita que ésta sea una razón más para proclamar la necesidad de disponer cuanto antes de un nuevo Tratado. Voy a señalar brevemente algunas de las aportaciones del informe en primer lugar, clarifica la definición de infraestructura europea de investigación para evitar confusiones entre lo que es la entidad jurídica y la propia infraestructura de investigación también aclara y completa los requisitos para que una infraestructura de investigación sea considerada de ámbito europeo, añadiendo cuestiones importantes, tales como presentar una evaluación de impacto de la propuesta a nivel europeo, justificar su capacidad de financiación y asegurar una buena política de acceso a toda la comunidad científica europea. Proponemos también ampliar esta iniciativa a infraestructuras ya existentes y damos todo nuestro apoyo a la propuesta de exención de IVA que hace la Comisión, que nos parece el elemento clave de esta iniciativa. En este sentido, queremos mandar un mensaje claro al Consejo para que arregle cuanto antes sus problemas sobre esta cuestión y manifestar una vez más que si queremos impulsar la investigación en Europa debemos liberarla de cargas impositivas, algo que ya hemos recomendado en muchas ocasiones para incentivar la participación de las PYME en tareas de ID y que ahora debemos apoyar en relación con la creación de grandes infraestructuras de investigación de ámbito europeo, porque son esenciales para el progreso de la ciencia.